Lamento disentir, pero yo formo parte también de esa Comisión de Asuntos Constitucionales y en el primer debate se nos trajo ya una propuesta, firmada por los cuatro grandes grupos, que hablaban de un futuro de una Europa más próxima, más cercana...

la federalización de Europa.

¿Qué enmiendas vamos a hacer si ustedes ya han cerrado el documento? Yo creo que debatir es empezar a trabajar desde el principio y pensar de verdad en el respeto a nuestros ciudadanos.